Des médicaments génériques, c'est autre chose.

Il y a quand même une grande différence! Et en ce qui concerne les médicaments génériques, il n'y a pas de difficulté avec l'ACTA.

Donc, je n'ai pas du tout compris la pertinence de cette question.